Pani Hohlmeier wzywała do spójności, ale mam takie wrażenie, że bardzo szybko jedność została rozbita.

Nie można też cały czas powtarzać formuły chcemy skutecznej walki i chcemy respektu dla praw podstawowych. Trzeba pokazać konkretne instrumenty i mam nadzieję, że pan komisarz w ostatnim słowie po pierwsze przyśpieszy kalendarz, po drugie powie o tym zdecydowanie bardziej konkretnie niż na początku.